Chcem poďakovať spravodajcovi, že otvoril túto tému na pôde Parlamentu.

Povinnosť výrobcov uvádzať minimálnu trvanlivosť a dátum spotreby, spôsobila, že 18 potravín skončí ako odpad, len preto, že ich ľudia nepovažujú za bezpečné. V niektorých štátoch zákon naumožňuje znížiť cenu výrobku pod nákladovú cenu ani v deň dátumu spotreby.

Je škoda, že správa nespomína potravinové banky.